Señor Presidente, señor Comisario, si en mi país, Europa, España, se encarcelara arbitrariamente a la oposición por hacer oposición y se detuviera a un alcalde electo por suscribir un manifiesto, si se permitiera a golpe de decreto usar armas mortales para reprimir manifestaciones y detener ilegalmente con acusaciones improbables Si en mi país, España, Europa, se permitiera secuestrar los medios de comunicación públicos y amenazar desde ellos a ciudadanos y organizaciones, a mí me gustaría que todos los demócratas del mundo acudieran a defender la democracia, los derechos civiles y los derechos humanos, sin miedo, sin demoras, sin doble moral, sin doble rasero. Señor Stylianides, no podemos esperar más, que no sea su cartera de ayuda humanitaria lo único que podamos ofrecer a Venezuela.